Herr Präsident, Frau Kommissarin Malmström, werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man vor drei Jahren davon sprach, dass es nötig sei, von den USA beim Investment Screening etwas zu lernen, dann traf man meistens auf völliges Unverständnis. In den drei Jahren haben wir enorm viel dazugelernt. Ich möchte mich, wie Herr Proust, bei allen Institutionen, die an dieser erfolgreichen Übung beteiligt waren, bedanken bei der Kommission insbesondere. Das war eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit. Auch bei der österreichischen Präsidentschaft und nicht zuletzt bei Ihnen, Herr Proust, als Berichterstatter. Sie haben das wunderbar geleitet. Das Investment Screening wurde von zahlreichen Mitgliedstaaten skeptisch beäugt, als es auf den Tisch kam. Wir können heute feststellen, dass es da einen Meinungswandel gegeben hat.

Wichtig ist festzuhalten Wir wollen damit keinen Protektionismus betreiben, aber wir sind auch nicht blauäugig. Es ist kein industriepolitisches Instrument, sondern ein Instrument, um Sicherheit und öffentliche Ordnung zu verteidigen. Wir haben in der Tat schnell gearbeitet, und ich bin dankbar für diese Zusammenarbeit. Wir werden sicherlich in dem Bereich auch noch weitere Schritte machen müssen.